Parlament powinien wspierać wysiłki wszystkich państw członkowskich, aby każdy obywatel Wspólnoty miał równy dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia nowotworów. Nigdy nie powinno zabraknąć funduszy na specjalistyczne leczenie, a także profilaktykę. W Polsce weszła w życie narodowa strategia onkologiczna zakładająca szereg działań, między innymi wczesnego wykrywania i diagnostyki, leczenia chorób nowotworowych. Wymiana doświadczeń na poziomie lekarzy i naukowców zebranego w ramach tego i innych programów państw członkowskich powinna być aktywnie wspierana przez instytucje europejskie. Wspólnie zadbajmy o to, aby osoba, która dowiaduje się o swojej chorobie, nie czuła, że zapada na nią wyrok, ale ma szansę na szybką i profesjonalną pomoc tak w bogatszych, jak i biedniejszych regionach Unii. Wspólnie podejmujmy działania, by dostarczyć krajom członkowskim Unii Europejskiej narzędzi ułatwiających poprawę jakości krajowych programów walki z rakiem, by były bardziej skuteczne. Proszę Państwa, mamy świadomość tego, że życie ma taką samą wartość we wszystkich krajach naszej Wspólnoty i o to życie wszyscy powinniśmy zadbać.